migrációs

A dokumentum pozitív jelenségnek tünteti fel a migrációt, egybemossa az illegális gazdasági migrációt a valódi menekültek kérdésével, illetve a legális migrációval, és az illegális migrációt alapvető jogként állítja be. A csomag elfogadásának ezért a jogértelmezés és a szokások kialakulása miatt visszafordíthatatlan következményei lennének, amelyek ellentétesek az európai emberek érdekével. Ugyanakkor ellentétesek a harmadik világ érdekeivel is, mert hamis, teljesíthetetlen ígéreteket sugallnak a jobb boldogulásról, miközben számos harmadik ország veszíti el így majd munkaképes generációinak sorát és újabb és újabb egyéni tragédiákhoz vezetne ez az illúzió, amit kelt. Szerencsésnek tartom, hogy Magyarországot követve Ausztria és Bulgária is kilép a csomag elfogadásának folyamatából, és hogy számos más tagállam fontolgatja a migrációs paktumtól való elállást, például Észtország is. Úgy látom, hogy egyre többen veszik észre, hogy ez egy nemzeti érdekeket sértő, a mi Európánkra veszélyes dokumentum.